Természetesen megszavaztam a nők elleni erőszakról szóló jelentést. A nőkereskedelem témakörben ismét sok sok szó és nagyon kevés tett. Csak nem azért van olyan nagyon kevés tett, mert a nőkereskedelem és a prostitúcióra kényszerítés áldozatai az Európai Unión belül kizárólag a másodosztályúnak bélyegzett tagállamokba tartoznak, és megjegyzem haszonélvezői pedig a régi tagállamok férfi

Felhívást szeretnék intézni azokhoz, akiknek a női hozzátartozója külföldre ment munkavállalás céljából és nyomtalanul eltűnt, majd a nyugat európai rendőrkapitányságok széttárták kezüket és azt mondták, hogy hát ilyen van, kérem szépen, biztos elnyelte a föld és vagy megtagadták azt, hogy nyomozást kezdjenek bűncselekmény gyanúja miatt vagy pedig alig alig nyomoztak.